Señora Presidenta, hace una hora debatíamos en este Pleno el paquete sobre migración, y ahora debatimos iniciativas orientadas a fomentar, de una vez, una mirada positiva hacia la migración regular. Es el camino correcto, pero, al mismo tiempo, es una enmienda a la totalidad a la situación descrita en el presente, que no es la ausencia de Europa sino la negación de la Unión Europea por los Estados miembros, incumpliendo sus propios acuerdos, desunidos ante la adversidad y en un estado de pánico, en particular ante la mal llamada crisis de los refugiados. Claro que sí. Claro que hay que fomentar las vías de inmigración regular. Claro que hay que fomentar una política coordinada y coherente que tenga sentido a escala europea. Claro que hay que acompañarla de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, y de una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión. Pero sobre todo, hay que dotarla de los recursos necesarios para que la tarjeta azul y las herramientas de fomento de la inmigración regular tengan sentido también en los presupuestos de la Unión Europea. Con bonos europeos, como se ha propuesto aquí esta tarde, en esta sede. Con bonos europeos que fomenten la inmigración regular y que financien adecuadamente esta nueva política que supone una enmienda a la totalidad a la actualmente vigente.